Viem, že napríklad riečny prístav na Dunaji či vo Viedni alebo v Bratislave bude po modernizácii veľmi významným príspevkom k téme, multimodálnej doprave, aby sa všetko neprepravovalo len kamiónmi, čo zhoršuje, pravdaže, životné prostredie. Nedávna konferencia v Bratislave o dunajskej stratégii za účasti vicepremiéra slovenskej vlády Jána Figeľa a ministra dopravy v jednej osobe vytýčila hlavné smery a participáciu všetkých podunajských krajín, ktoré sa na stratégii podieľajú. Otázky životného prostredia, čistoty spodných vôd, ale aj prevencia prírodných katastrof a ekologických katastrof, to sú všetko smery, ktoré musia byť rozumným spôsobom tiež inkorporované. A verím, že táto stratégia nebude mať vplyv na alokáciu štrukturálnych fondov v budúcnosti pre iné regióny.